Gospodine predsjedniče, djeca su budućnost svakog društva i na nama je velika odgovornost da im omogućimo što sigurnije i bezbrižnije odrastanje. Živimo u vremenu kada to nije tako lako zato što je tehnologija jako napredovala i postala dostupna svima, pa i najmanjoj djeci, te je predatorima pristup žrtvama danas lakši nego ikada. Baš zato su kvalitetne politike i kampanje podizanja svijesti iznimno važne. Izvjestiteljica to dobro prepoznaje i preporučuje niz dobrih mjera za zaštitu djece i adolescenata. No, osim podizanja svijesti na način da se i djecu i roditelje educira kako koristiti internet bez prevelikog izlaganja potencijalnim predatorima, mislim da prevencija mora ići i u smjeru javnog evidentiranja osuđenih pedofila, kako bi roditelji u svakom trenutku mogli vidjeti tko je prijetnja njihovoj djeci. Dok obitelji žive u mraku ne znajući ima li oko njih osuđenih seksualnih zlostavljača djece, bit će ih puno teže zaštiti.